Așa cum a fost subliniat pe tot parcursul dezbaterii, accesarea FEAG poate contribui la reducerea impactului social asupra persoanelor care au rămas fără un loc de muncă ca urmare a acestei decizii. Autoritățile române poartă în prezent discuții cu firme care ar putea prelua parcul industrial de la Jucu. La nivel local, trebuie gestionat un număr semnificativ de șomeri și găsite surse alternative de venit la buget.

România are zăcăminte importante de aur, argint și cupru, a căror exploatare poate produce noi locuri de muncă, în special la Roșia Montană, Certez și Băița Crăciunești. Însă soluțiile pe termen scurt nu sunt suficiente, sunt necesare măsuri pentru a face România mult mai atractivă pentru investitori.